Ja, wenn ich mir diesen Trilog anschaue, dann frage ich mich eigentlich Wo sind die Visionen? Die fehlen hier völlig. Es gibt ein eigenes Kapitel Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, aber ich lese nur wenig über wirksame Bekämpfung der Migrationsgründe und ursachen, über die Förderung der Rückkehrbereitschaft.

Und dann höre ich hier, dass Sie weiterhin 3 Milliarden Euro für die Türkei einplanen. Warum sparen Sie nicht diese Milliarde? Denn wenn nur noch zwei Millionen in der Türkei sind und keine drei Millionen, dann kann man der Türkei auch weniger Geld geben, und man kann dieses Geld investieren hier in der EU. Es gibt auch notleidende Bürger innerhalb der EU, es gibt Obdachlose, es gibt arbeitslose Jugendliche, es gibt schwache Regionen.